C'est aussi, on l'a dit, un formidable gisement d'innovation, d'évolution des modèles économiques, mais aussi d'évolution des relations sociales, des usages coopératifs.

Nous devons au contraire, et j'en suis convaincue, agir parce qu'il est de notre responsabilité en tant que Parlement européen d'établir et de renforcer un certain nombre de principes dans l'espace numérique, comme nous tentons de le faire dans l'espace physique.

Je m'inquiète lorsque j'entends remettre en question, sous couvert de compétitivité, une règle aussi fondamentale que la protection des données personnelles. Le Parlement, l'Union européenne a beaucoup fait dans ce domaine mais nous devons continuer et ne pas brader ce principe là pour des questions d'efficacité économique.